Unia Europejska, szczególnie nasz Parlament, włącza się aktywnie do procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. To cel szczytny, ale bardzo trudny. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat podejmowano wiele inicjatyw na rzecz pokoju w tym regionie. Mieszkańcom Europy szczególnie zależy na stabilności na Bliskim Wschodzie, w Jerozolimie, gdyż tu źródło mają trzy wielkie religie chrześcijaństwo judaizm i islam. Przed dwoma tygodniami gościliśmy w Parlamencie Europejskim w Brukseli prezydenta Izraela i prezydenta Palestyny. Obaj wskazywali na śmiertelne ofiary, które niemal codziennie są pochodną tego konfliktu. Z ich przemówień wynikało, że do porozumienia jest nie tylko bardzo daleko, ale że może jest ono nawet niemożliwe. Dobrze jednak, że podjęliśmy nowe inicjatywy i wychodzimy z propozycjami, choć w ostatnich dniach pozycja Unii Europejskiej zdecydowanie się osłabiła, zachwiała po decyzji obywateli Wielkiej Brytanii, którzy opowiedzieli się za wyjściem z Unii. Tym bardziej więc musimy uważać, aby podejmowane przez nas inicjatywy były wyważone i przypadkiem nie wywoływały odwrotnego skutku, czyli zamiast pomocy w uczynieniu kroku naprzód w procesie pokojowym, jeszcze bardziej nie skonfliktowały obu stron.